Heute sind noch weniger Menschen hier im Plenum als am letzten Dienstag, als Herr Juncker sich schon aufgeregt hat.

Die Antworten, die Sie auf unsere Anfragen geben, sind von einem nicht zuständigen Kommissar Sie sind nicht zuständig sie werden verlesen vorbereitete Statements, die von einem Beamten vorbereitet worden sind. Die Antworten werden uns vorab nicht zur Verfügung gestellt, weil Sie sagen Sie kommen ja ohnehin hierher. Aber wenn Sie sowieso nur Statements verlesen, dann können Sie uns das Statement eigentlich auch vorab geben. Dann können wir besser darüber debattieren. Was wir kritisieren Die Antworten der Kommission sind grundsätzlich nichtssagend, und sie weichen dem Kern der Frage zu oft aus. Sie wollen als Europäische Kommission vom Parlament nicht kontrolliert werden. Aber ich gebe die Hoffnung natürlich nicht auf, und deswegen habe ich Fragen. Erstens Befürwortet die Kommission tatsächlich den Aufbau einer Interventionsarmee, die kriegerische Einsätze in Nachbarländern durchführen soll Nachbarstaaten Europas? Warum hat diese Wertegemeinschaft Europa aus den Einsätzen und den Fehlern der USA nichts gelernt? Zweitens Wenn Juncker davon spricht, mit einer EU Armee müssten die Werte der EU verteidigt werden Soll das heißen, dass wir wie die USA mit militärischen Mitteln demokratische Strukturen in Libyen einführen wollen oder Gender Mainstreaming in Marokko? Und drittens Warum hat Herr Juncker im März 2015 davon gesprochen, dass eine EU Armee in einem Mitgliedstaat eingesetzt werden könnte?

Gegen die Regierung? Gegen die Regierung von Polen oder Ungarn beispielsweise? Oder sollen österreichische Einheiten auf Aufständische in Slowenien schießen? Mir fehlt da ein bisschen die Fantasie dafür, aber vielleicht helfen Sie uns gleich weiter. Meine Meinung Die EU Armee ist das Letzte was wir brauchen. Es gibt keinen Grund, neben der NATO eine Doppelstruktur zu bauen. Die NATO muss ein Verteidigungsbündnis bleiben. Aber es ist ein Mythos, dass es die EU gewesen ist, die bislang den Frieden gesichert hat. Das war immer die NATO, und so soll es auch gerne bleiben. Den Frieden, den wir in Europa haben, der gefährdet eine EU Armee vielmehr. Sie wollen den starken Mann gegen Russland markieren. Das brauchen wir aber nicht, denn dafür haben wir die NATO. Wir brauchen nun mal keine Doppelstrukturen, und die EU Armee gefährdet natürlich auch die Neutralität von fünf Mitgliedstaaten in der Europäischen Union Österreich, Finnland, Irland, Malta und Schweden. Sie und viele andere Regierungen auch die in Deutschland wollen die EU Armee, weil Sie einen weiteren Schritt hin zu den Vereinigten Staaten von Europa gehen wollen. Sie machen den gleichen Fehler wie seinerzeit beim Euro. Die gemeinsame Währung war auch eine ökonomische Fehlplanung und hat die politische Union erzwingen wollen. Das ist ziemlich erkennbar gescheitert. Die Krise des Euro hat uns viel Leid zugefügt besonders den Griechen, aber auch anderswo. Und nun wollen Sie eine gemeinsame Armee, um die politische Union weiter zu erzwingen! Was wird das für Krisen verursachen! Krieg mit Russland? Sie schaffen Strukturen, ohne europäischen Konsens zu haben. Eine solche Armee ist genauso wenig einsatzfähig wie der Euro. Der Euro hat es bereits bewiesen und beim Euro ging es nur um Geld und nicht um Menschenleben. Hören Sie doch bitte damit auf, militärische Ressourcen zentralisieren zu wollen. Europa kann sich mit der NATO und mit dezentralen Strukturen gut verteidigen. Eine zentralisierte Armee braucht man nur zum Angreifen, und das wollen wir nicht, und wir wollen auch die EU nicht als Militärmacht aufbauen, die in anderen Ländern interveniert.

Wir wollen ein friedliches Europa, das sich selber schützt, aber das nicht in anderen Staaten interveniert.